Súčasní poslanci, ktorí sa rozhodnú opäť kandidovať, budú len veľmi ťažko odpovedať svojim voličom na niektoré otázky týkajúce sa fungovania Európskej Únie.

mája pri oslavách dňa Európy sme na námestiach, uliciach miest a na tribúnach hovorili o výhodách a fungovaní Európskej únie. Ľudia majú dojem, že Európska únia je tu iba pre dobré časy, nie pre obdobie finančnej a hospodárskej krízy. Ťažko sa vysvetľuje voličom, prečo schválime finančnú pomoc rok a pol po prírodnej katastrofe, prečo nie sme schopní pomôcť mladým ľuďom zamestnať sa a uplatniť sa.